Haben Sie irgendeine Zahl dafür?

Ich habe mich sehr ausführlich damit befasst, weil wir in Niedersachsen das viel getestet haben.